Acest lucru se va reflecta în costuri mai mari de extracție, deci prețuri uriașe. Gazul produs din surse alternative ar avea un rol important pe piața energetică europeană. Prin utilizarea lui, Europa și ar putea diversifica sursele de energie, reducând, astfel, dependența de țările terțe. Una din variantele alternative poate fi exploatarea neconvențională a rezervelor de gaz din Europa. În România, trei companii petroliere au obținut deja licență în acest sens. Marea bogăție a Mării Negre sunt hidrații de gaz, cunoscuți și drept gheața inflamabilă. Dacă este exploatată local, această bogăție va diminua dependența UE de conductele rusești. De asemenea, piața biogazului este una dintre cele mai dezvoltate în Europa. În țări precum România există potențial pentru producerea biogazului, dar punerea lui în valoare necesită, încă, investiții în tehnologie.